Ho ricevuto dal gruppo ALDE una richiesta di nomina di una commissione. Tale nomina figurerà nel processo verbale della seduta odierna. Se entro l'adozione del processo verbale non sarà presentata alcuna osservazione, tale nomina sarà considerata approvata.